¿Es por sus méritos o tenemos que pensar que es por cumplir con una cuota? Cuando la mujer se incorporó al mercado laboral, tuvo la libertad de elegir las profesiones. Ocho de cada diez sanitarios europeos son mujeres.

Desde las instituciones europeas nos amenazan con sanciones, legislación dura, para tenernos controlados y teledirigidos en sus objetivos ideológicos. Pero no aterrizan en las preocupaciones reales de la gente. Los problemas son diferentes en cada país, en cada empresa o en cada familia. No pueden ser solucionados por cuotas preestablecidas, que está demostrado, además, que es que no funcionan. Si quieren ayudarnos, si quieren ayudar a las mujeres de verdad, no nos consideren estadísticas ni nos exijan imitar a los hombres. Valórennos por lo que somos, mujeres, madres y excelentes profesionales.